Ich bin froh, dass der Gipfel abgesagt wurde, weil wir keine Gipfel der Gipfel wegen benötigen. Wir brauchen Gipfel, wenn sie gut vorbereitet sind, die Entscheidungen reif sind und Konsequenzen gezogen werden können. Wir brauchen bei jedem Gipfelergebnis auch einen Zeitplan, bis wann die Ergebnisse zu implementieren und umzusetzen sind, sonst schaffen sie Verunsicherung statt Stabilität. Zum Zweiten Ich bin sehr dankbar für die Rede des Kommissionspräsidenten, weil sie die Rede zur Lage Europas fortsetzt und operationalisiert das ist eine Einheit. Wir benötigen alle politischen Instrumente, die zu einer Währungsunion und zum Binnenmarkt gehören auf Gemeinschaftsniveau.

Die Einstimmigkeit renationalisiert, blockiert, ist ineffizient und undemokratisch. Keine europäische Maßnahme ohne Beteiligung des Europäischen Parlaments und Mehrstimmigkeit! Ja, ich sage auch, der Haircut der notwendig ist, ist als Einzelmaßnahme keine Lösung. Wir brauchen ein Gesamtpaket, bestehend aus Haircut Rekapitalisierung, Aufstockung der EFSF, Verwaltungsreform, Investitionen, Wachstum und Beschäftigung und Kontrolle. Die Europäische Union muss in allen Mitgliedstaaten selbst kontrollieren, ob die Regeln der EU eingehalten werden. In Griechenland und allen anderen Ländern muss jede Forderung von uns begleitet werden und das Management als Unterstützung übernommen werden, wie z.

durch eine Privatisierungs Agentur. Die Wirtschaftsregierung ist die Kommission, dann ist die demokratische Kontrolle durch das Parlament gesichert.